Izvješća koja ste spomenuli nisu nikakva izvješća nadležnih ustanova koje se time bave, nego, nažalost, pokušaj difamiranja hrvatske vlasti i hrvatske države od pojedinih organizacija koje nemaju apsolutno nikakav legitimitet niti imaju relevantne resurse niti informacije da bi mogli govoriti o takvim stvarima. Hrvatska poštuje sve propise Europske unije, Hrvatska poštuje međunarodno pravo te vas molim da se doista suzdržimo od ovakvih neprovjerenih informacija i njihova širenja u Europskom parlamentu.